Programele de finanțare ale acestei instituții ar trebui să acorde prioritate și în continuare sectorului privat. Anul trecut, 90 din investițiile BERD din România au fost îndreptate către sectorul privat. În acest context, salut finanțarea proiectelor pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Consider că facilitatea de finanțare a energiei durabile va ajuta IMM urile românești să își îmbunătățească competitivitatea.